Produkty chińskie wręcz zalewają Europę, a brak równowagi w obustronnych relacjach handlowych mocno faworyzuje Pekin. Interes unijnej gospodarki wyraża konieczność ustanowienia tożsamych warunków współdziałania przedsiębiorstw.

Dramatycznie słaba wiarygodność wymiaru sprawiedliwości oraz niski poziom praw własności intelektualnej wywołują uzasadniony niepokój. Umowa inwestycyjna musi uwzględniać interesy europejskich przedsiębiorców, zarówno operujących w Chinach, jak też podejmujących konkurencję wobec chińskich produktów na rynku wspólnotowym. Pragnę jednocześnie zwrócić szczególną uwagę na kwestie dotyczące ochrony konsumentów. Powszechnie udostępnia się bowiem towary niskiej jakości, nierzadko również stanowiące zagrożenie dla zdrowia.